UNRWA bevordert niet, maar blokkeert een oplossing van het Palestijnse vluchtelingenvraagstuk en dat al bijna 70 jaar lang. Juist het Amerikaanse besluit UNRWA in haar huidige vorm niet langer te willen financieren, biedt de internationale gemeenschap een uitgelezen kans de onontbeerlijke hulp aan Palestijnse vluchtelingen op een verantwoorde wijze drastisch te veranderen.

Insiders vertellen mij hoe hier misbruik wordt gemaakt.